Monsieur le Président, à Saint Barthélemy et Saint Martin, Irma a balayé en quelques heures des décennies d'efforts et plongé les populations dans le plus grand désarroi, des populations à qui nous exprimons notre pleine compassion. Devant cette force déchaînée de la nature, nous devons faire preuve d'humilité et de dignité, mais nous devons aussi être lucides sur le temps perdu depuis les premiers rapports du GIEC pour l'adaptation des îles aux phénomènes climatiques extrêmes

Si la question pour nous aujourd'hui est bien celle de la solidarité européenne, de l'urgence humanitaire, et vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire celle ci a été très vite engagée et celle ci s'est exprimée, nous devons également nous situer dans le temps d'après celui de la reconstruction pour ces îles dévastées. Pas pour reconstruire en reproduisant les erreurs du passé, mais reconstruire autrement, différemment, durablement. Faire renaître les îles en les aidant à se réinventer jusque dans leur modèle de développement, ce sans quoi ces îles renaîtront pour remourir.